öll hreyfingin í málinu í gær var í formi tillagna okkar forsætisráðherra um málamiðlanir og að gagna til móts við megin gagnrýnisatriði stjórnarandstöðunnar í þessum tveimur stóru málum sem aðalátökin hafa snúist um það er staðreynd á fyrsta fundinum lögðum við fram tilboð um verulegar tilslakanir í báðum tilvikum og reyndum þar að mæta þeim gagnrýnisatriðum sem helst má ráða af málflutningi stjórnarandstöðunnar að uppi hafi verið á fundi síðar um daginn bættum við í það tilboð og sögðum jafnframt að við sæjum ekki að við gætum boðið betur til dæmis í tilviki áætlunar um afnám gjaldeyrishafta sem er gríðarlega vandasamt og stórt og viðamikið mál þar sem menn verða að stíga af ábyrgð niður til jarðar það er stórt og mjög mikilvægt verkefni að þar takist vel til um afnám gjaldeyrishaftanna án þess að jafnvægi raskist hér í okkar þjóðarbúskap og gjaldeyrisvaraforðinn fari forgörðum og svo framvegis þannig að ég vil leyfa mér að minna háttvirtir þingmenn á að innan um í karpinu er hollt að hafa það í huga að við erum stundum að tala um stór og mikilvæg og afdrifarík mál sem menn eiga að nálgast af ábyrgð